Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Eines muss man ganz klar sagen In China haben wir ein einheitliches System, und wir wollen es auch nicht auseinanderbrechen lassen!

Wir wollen, dass die Meinungsfreiheit respektiert wird. Wir wollen, dass sich Journalisten frei bewegen können, damit auch wirklich berichtet werden kann, wie die tatsächliche Situation ist.

Was uns die Politiker immer wieder sagen lassen Sie uns erst die sozialen Probleme lösen und dann können wir über Menschenrechte reden das ist der falsche Weg!

Deswegen war ich auch sehr enttäuscht, Herr Bildt, über das, was Sie gesagt haben!

Das ist nicht die Herangehensweise, die wir brauchen, sondern wir fordern die Herangehensweise, die uns auch die Europäische Kommission dargelegt hat, nämlich zu sagen Erst wollen wir eine gemeinsame Basis für unsere Arbeit haben, auf deren Grundlage wir unsere Zusammenarbeit gestalten können!